Sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Si l'on adopte ce texte, cette résolution, c'est pour nous préparer à la mise en œuvre et anticiper des mesures aptes à lutter contre le réchauffement climatique. Cependant et comme l'a dit M. Skylakakis nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est urgent d'attendre, que la conjoncture économique impose des délais quant à la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation que nous imposerions à nos entreprises.

Il faut que nous allions dans ce sens rendre à nos enfants une planète qui soit propre. Mais nous ne devons pas le faire sans une certaine richesse et sans l'assurance, pour nos enfants, d'y trouver des emplois.

Dans ce Parlement, il fait toujours très frais, voire froid.